Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre lo que está suponiendo la política de recorte del gasto público en algunos Estados de la Unión Europea, concretamente en el mío, España. En España, tanto el Gobierno central como algunas comunidades autónomas están recortando drásticamente el gasto público en sanidad y en educación, y esto está creando un deterioro gravísimo tanto del sistema público sanitario como el de la educación, iniciando la privatización de estos servicios.

Como botón de muestra, en un pequeño Ayuntamiento no tan pequeño Hospitalet de Llobregat, en Cataluña, en estos momentos está intentándose cerrar su centro de atención primaria, lo que ha llevado a los habitantes de esta ciudad a movilizarse